În același timp, reamintesc importanța respectării întocmai a criteriilor de la Copenhaga, esențiale în evoluția construcției Uniunii. În ciuda numeroaselor progrese, autoritățile din Muntenegru încă mai au de implementat reforme în sectoare vitale. Spre exemplu, nu pot să nu remarc semnalarea de către Comisie a extinderii corupției și a ilegalităților fiscale. În acest scop, crearea unei structuri specializate în combaterea acestor fenomene este cel mai important demers. Pe de altă parte, drepturile minorităților și aici mă refer, în special, la cele ale rromilor, încă nu beneficiază de consacrarea legislativă necesară. Menționarea statutului minorităților în legea fundamentală, laolaltă cu drepturile lor, va reprezenta un semnal pozitiv pentru integrarea europeană.

În acest sens, atrag atenția asupra impactului negativ pe care îl are turismul excesiv, slab gestionat. O consecință ar putea fi prelungirea viitoarelor negocieri de aderare. În final, vreau să reamintesc faptul că perspectiva europeană a Muntenegrului contribuie la reconcilierea Europei cu trecutul său, în regiunea și dimensiunea balcanică.